herra forseti þetta allt er orðið mjög pínlegt hér hæstvirtur forsætisráðherra stjórnarandstaðan verður auðvitað að beita öllum ráðum og þar með þessari dagskrártillögu til að reyna að nálgast hæstvirtan forsætisráðherra til að ræða eitt mesta kosningaloforð framsóknarflokksins ég er farin að halda að hæstvirtur forsætisráðherra sé að kalla eftir athygli að allt snúist um hann hvar hann sé og út af hverju hann sé ekki í þinginu er þetta einhver athyglissýki sem háir forsætisráðherra út af hverju sinnir hann ekki sínum skyldum og kemur í þær umræður sem þarf það að vera að henda á milli sín þessu máli afnámi verðtryggingar á milli forsætisráðherra og fjármálaráðherra eins og heitri kartöflu er ekki lengur fyndið frekar en að það sé verið að henda húsnæðismálunum frá upphafi kjörtímabilsins á milli hæstvirts félagsmálaráðherra og fjármála og efnahagsráðherra þetta er orðið allt einhver leikþáttur sem við í stjórnarandstöðunni erum orðin leiksoppar í